Toutefois, après les révélations concernant l'existence de programmes de grande envergure de surveillance de l'internet par des agences de renseignement américaines et les risques qu'elles font courir, en matière de sécurité intérieure et d'indépendance des politiques, notamment aux États de l'Union européenne, les peuples européens attendent une réaction forte et sans ambiguïté de votre part. Ils ne sauront se satisfaire d'un renouvellement tiède du mandat de négociation sur la gouvernance de l'internet. Vous nous dites que cette gouvernance mondiale de l'internet est censée garantir les libertés fondamentales et les droits humains, être plus transparente et organiser les ressources et les fonctions de l'internet pour tous, en tout lieu et à tout moment. Vous dites vouloir remettre en cause la gestion américaine de la gouvernance, mais quels sont vos propres objectifs? Qu'est ce qui vous gêne?

Ou que ce soit, en fait, les États Unis qui le fassent, et seuls? Nous restons très soupçonneux quant à vos objectifs et très dubitatifs quant à votre volonté de faire face aux intérêts impériaux des États Unis. Et rien dans les propositions de résolution présentées par les groupes politiques ne nous rassure forums, échanges, négociations...

Alors oui, il faudra redoubler d'efforts pour que l'Union européenne existe dans le débat mondial.